Monsieur le Président, il est évident que, dans la situation de crise actuelle, le rôle des PME est déterminant dans la relance et la lutte contre le chômage, notamment le chômage des jeunes.

Je reconnais également que le cadre juridique dans lequel elles évoluent doit être adapté aux moyens dont elles disposent pour faire face à leurs obligations, et c'est là que la définition de la PME est importante, car elle déterminera le droit applicable ou non à l'entreprise.

Comme souvent dans nos décisions de législation, un équilibre doit être trouvé. Pour ce qui est des PME, leur cadre juridique doit combiner à la fois l'objectif d'efficacité permettant leur développement et celui d'une protection adéquate des droits des travailleurs et de l'intérêt général. Mais une réduction inéquilibrée des charges administratives sur les PME peut comporter un risque, par exemple, au niveau de la santé et de la sécurité au travail les travailleurs ne peuvent être soumis à des risques différents concernant, notamment, les mesures visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail la santé et la sécurité au travail ne peuvent être considérées comme une charge administrative ou encore, au niveau de la réduction des obligations comptables et financières pour certaines PME, qui inquiète notamment les représentants des travailleurs, à mon avis, à juste titre. Comment impliquer les travailleurs dans les processus décisionnels des entreprises, s'ils ne disposent pas de l'information sur la base de laquelle les décisions de restructuration, par exemple, sont prises?